El Khadraoui sur le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées en bourse. Dans mon pays, la France, ces administrateurs, pour la plupart issus des grands corps de l'État, se recrutent par cooptation, cumulent d'une façon absolument indécente les jetons de présence dans lesdits conseils, se font verser

Au moment de partir, ils bénéficient de ce que l'on appelle des parachutes dorés et s'octroient des rémunérations sans aucune commune mesure avec l'apport effectif qu'ils font à des entreprises dont, bien souvent d'ailleurs, les actionnaires comme les salariés pâtissent de leur action ou de leur manque de compétences. Cette situation est d'un cynisme absolument intolérable. Elle ne peut plus durer. Elle doit cesser impérativement, faute de discréditer l'économie de marché et le capitalisme.